Pentru a se asigura simplificarea cadrului juridic și un nivel ridicat de siguranță în funcționare, de siguranță la locul de muncă și de protecție a mediului, trebuie armonizate cerințele tehnice și normele de mediu aplicabile vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate cu privire la omologarea de tip atât a vehiculelor forestiere și agricole, cât și a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor. De asemenea, Regulamentul privind vehiculele cu două sau trei roți și cvadriciclurile asigură îmbunătățirea siguranței rutiere, o mai bună luare în considerare a noilor tehnologii și îmbunătățirea supravegherii pieței. Subliniem că Regulamentul privind omologarea de tip a vehiculelor forestiere și agricole nu trebuie să aducă atingere măsurilor de la nivel național sau de la nivelul Uniunii privind utilizarea acestor vehicule pe drumuri publice, cum sunt cerințele specifice pentru permisul de conducere, limitările vitezei maxime sau măsurile care reglementează accesul pe anumite drumuri. Pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne, în special în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii, este necesar un acces nelimitat la informațiile referitoare la repararea vehiculelor, prin intermediul unui format standardizat, precum și o concurență corectă pe piața serviciilor de reparare a vehiculelor și a serviciilor de informare cu privire la întreținerea acestora. În acest sens, este recomandabil să se stabilească specificații tehnice care să fie disponibile pe paginile de internet ale producătorilor. Salut includerea în textul Regulamentului privind vehiculele cu două sau trei roți și cvadriciclurile a amendamentului depus în cadrul Comisiei TRAN, prin care solicitam ca importatorii care constată că un vehicul, un sistem, o componentă, o unitate tehnică separată, o piesă sau un echipament nu respectă cerințele din prezentele regulamente și, în special, constată că nu corespunde tipului omologat, aceștia nu îl introduc pe piață, nu permit punerea sa în exploatare și nici înmatricularea vehiculului, sistemului, componentei sau unității tehnice separate, atât timp cât conformitatea acestora nu a fost restabilită.